Több szó esett ma itt a regionális és a kohéziós politikáról, én azonban az Európai Szociális Alap szerepéről szeretnék beszélni, mert hiszen ennek rettenetesen nagy szerepe van, jelentősége van a kohéziós politikában is, mert ha nagy csoportok szakadnak le vagy vannak leszakadóban, akkor valóban a kohéziós politikával is gond van.

Itt két témát szeretnék kiemelni. Az egyik a második esély megteremtése. Azok számára, akik elveszítették a munkahelyüket a válság következtében, mely felgyorsította a globalizációs folyamatok némelyikét, például a tömeggyártás masszív távozását Európából. Azok számára, akik a megszerzett képességüket nem tudják érvényesíteni a munkaerőpiacon, mert erre nincs kereslet, ez az úgynevezett skill mismatch esete. Azok számára, akik foglalkoztathatatlanok, mert semmilyen képesítéssel nem rendelkeznek, például a korai iskolaelhagyók esetében. Másodszor a 2020 as stratégia a nők foglalkoztatását a negyedével növelné, ez azonban csak úgy lehetséges, hogyha az Európai Szociális Alap segítségével a tagországok meg tudják teremteni azt a hátteret, amely ehhez elkerülhetetlen a szolgáltatások területén, elsősorban a gyermekgondozás és az idősellátás

Tekintettel arra, hogy sokszor kisméretű támogatásokról van szó, valószínűleg a kifizetési szabályoknak flexibilisebbnek kell lenniük, mint a nagy strukturális alapokból finanszírozott projekteknél. Ami elkerülhetetlen, az a felügyelet és az értékelés szigorítása, hogy a finanszírozás átláthatóbb és hatékonyabb legyen.